Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin doch sehr überrascht über Kollegen, die die Ablehnung dieses Abkommens mit dem Iran nicht etwa damit begründen, der Iran verletze dieses Abkommen, sondern sie begründen das mit anderen kritikwürdigen politischen Aktivitäten des Iran. In der Tat, das ist alles zu kritisieren, und es ist alles aufgezählt worden, was wir am Iran nicht gut finden. Aber das hat nichts mit dem Verhandlungsgegenstand zu tun. Als wir damals diese Dinge verhandelten ich kann mich noch erinnern, ich war damals schon dabei da war die Priorität der Prioritäten die Verhinderung der iranischen Bombe. Und es war richtig, dieses Abkommen abzuschließen. Und ich frage mich schon Ist die Sicherheit Israels zum Beispiel dann besser gewährleistet, wenn der Iran sich etwa nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt? Das glaube ich nicht. Ansonsten meine Frage im Bereich der Wirtschaft Können wir nicht unseren Handel mit dem Iran insgesamt eher auf Euro umstellen, damit wir auch von amerikanischen Banken nicht mehr so abhängig sind?